Señor presidente, cada día cuenta y a día de hoy, 25 de octubre de 2017, la gran vergüenza de Europa sigue siendo la falta de vías seguras de entrada para los refugiados, pero también de un sistema ordenado para la entrada de la migración.

Y muchos Estados miembros no están a la altura ni del desafío histórico —porque este es uno de los desafíos del siglo— ni de sus compromisos políticos. Cuando los principios y valores de la Unión se tambalean, nos queda aferrarnos al Estado de Derecho y, si este se vulnera, aplicar sanciones. Esta, señorías, es una de las razones del fracaso que tenemos.